Ja, hvala za besedo. Se opravičujem, minutažo sem šparala za kulturo, ki je pač moje področje. dejstvo je, da, v tem proračunu, ki je rekorden za letos in naslednje leto, je kultura močno, močno zapostavljena. Iz celega proračuna imamo samo ena cela dvainosemdeset odstotka za namen kulture in kulturne produkcije, kar je v bistvu nedopustno, kajti vemo, da je kultura ni strošek, ampak je ena od gospodarskih panog, ki zaposluje veliko zaposlenih in tudi samozaposlenih. In ravno zato smo, se tudi odločili soglasno, bi vas rada spomnila, kolegice in kolegi, na tretji nujni seji Odbora za kulturo, trinajstega enajstega dva osemnajst, da, in smo soglasno, sklenili, da bomo končali beg možganov naših najkvalitetnejših, mladih predvsem, filmskih ustvarjalcev, ki odhajajo v tujino, ker tukaj ne dobijo filma. Ne dobijo možnosti za ustvarjanje filma in seveda dobili so zavezo, da bodo dobili enajst milijonov letno za filmsko produkcijo, kar v tem programu ni videti. zadnjič sem bila na digitalizirani verziji filma Ne joči, Peter, in še dobro, da jih digitaliziramo, kajti filmski zapis, veste, bledi. V tem zdaj digitaliziramo naše filmsko, filmsko bogastvo, ki je nastajalo v vsej naši zgodovini, bo trajalo sto petdeset let. Koliko te kulturne dediščine bodo takrat za vedno izgubljene, o tem lahko res samo ugibamo. Mislim, da bi za Slovenijo morala biti zaščita kulturne dediščine in aktualne kulturne produkcije prioriteta. Pred vsemi investicijami v, ne vem, štirikolesnike in, orožje in, strelivo, kajti Slovenija trenutno ni vojaško ogrožena in nismo sredi vojne. Lahko pa posnamemo kakšen dober vojni film. Ni problem. Vsi bomo imeli nekaj od tega. Tako, da na postavki Mediji in avdiovizualna kultura predlagamo dvig sredstev za sedemsto petindvajset tisoč evrov in jemljemo, na postavki Operativno delovanje in pripravljenost Slovenske vojske, se pravi za Nato. Mislim, da se pri orožju to ne bo poznalo. Pri filmu, ki smo mu obljubili višja sredstva, pa se bo poznalo zelo. Kajti, filmarji, imamo zelo, zelo dobre filmarje in vlagali smo v njihovo izobraževanje in danes oni tukaj, a če snemajo film, zastavijo svoje lastno stanovanje ali pa odidejo drugam, drugje pa so jih kar veseli. Tako, da mislim, da boste ta moj predlog podprli, kajti gospodarska panoga, kulturna je tako zapostavljena in vemo, kaj nas dejansko ohranja skozi zgodovino. Ne strelivo ali pa karkoli drugega, kar lahko počnejo tudi drugi. Ampak specifična kultura, ki je zrasla tukaj iz naših visoko kvalitetnih ustvarjalcev. Hvala. Hvala gospa poslanka. A želi še kdo ...